le Conseil reste arcbouté sur la défense des souverainismes et des corporatismes. Il a empêché la législation de progresser. Est ce que le nouveau paquet Aviation permettra de faire avancer les États membres?